Io vorrei che lei facesse questa fotografia però mi dispiacerebbe se poi si sorprendesse se, anziché trovare un'immagine di noia, lei trovasse la faccia di Junker con dietro la faccia della Merkel che le fa ciao ciao.